virðulegi forseti ég segi nei vegna þess að mér finnst það lágmarkskurteisi við sveitarstjórnarstigið að þeir fái að hafa sínar kosningar í vor mér finnst það hroki af alþingismönnum

þessar dagur sveitarstjórnarkosninga snúist um e s b við sjáum slaginn sem er hér í þinginu hvernig haldið þið að það sé þá á þeim degi

hingað koma sömu menn og segja af hverju spyrjum við ekki þjóðina eigum við ekki að spyrja þjóðina sömu menn sem vildu úti í þjóðfélaginu þá hvort við ættum að hefja þessa vegferð fara í þessar viðræður hvort sem menn kalla það samningaviðræður eða hvað eða aðlögunarviðræður þess vegna segi ég nei leyfum sveitarstjórnarstiginu að eiga þennan dag og kosningarnar snúist um sveitarstjórnarmál en ekki e s b